og þau rök sem hér voru nefnd áðan til sögunnar um að gott sé fyrir lítið hagkerfi eins og okkar að hafa traustan þjóðarbanka er nokkuð sem við eigum að íhuga en fara ekki aftur út í þetta fen það er stefna okkar í vinstri hreyfingunni grænu framboði að opna þessi kerfi eins og hægt er og ég nefndi þingmál sem við höfum flutt í þá veru á undanförnum árum við gerum það sem í okkar valdi stendur til að opna þarna alla glugga viðskiptanefnd alþingis hefur haft slík mál til umfjöllunar og ég nefni þar viðleitni formanns þeirrar nefndar háttvirtum þingmanni lilju mósesdóttur sem hefur haft sig mjög í frammi í þessa veru bæði með tillögusmíð kallað bankana fyrir okkur hið sama er að gerast í efnahagsnefnd þingsins þar hefur verið ágæt og breið samstaða þar sem háttvirtur þingmaður pétur h blöndal hefur einnig komið að málum þetta er sameiginlegt verkefni sem ég hygg að við deilum öll ef við viljum opna þetta kerfi opna á upplýsingar en það er forsenda þess að við getum tekið skynsamlegar ákvarðanir að við vitum hvað